Pomysł, żeby władze jakiegoś państwa, ale również władze Unii Europejskiej finansowały poparcie dla swojej polityki, oznaczałby otwarte zaangażowanie w deformację opinii publicznej, a więc byłby zaprzeczeniem wolności, na której powinna się opierać opinia publiczna i demokracja.

Oczywiście, jeżeli ten mechanizm powstanie, będziemy oceniać go po owocach, będziemy weryfikować, czy naprawdę służy wszystkim, jednak intencje, z jakimi jest tworzony, budzą poważne, uzasadnione obawy.